Berufen wir rasch einen Konvent ein, der die Wirtschafts und Sozialunion vorbereitet!

Das Europäische Semester ist eine Notlösung, weil der Kommission viele politische Instrumente fehlen, um eine handlungsfähige Wirtschaftsregierung sein zu können. Sorgen wir dafür, dass die Verletzung des Stabilitäts und Wachstumspakts und der europäischen Ziele beim Europäischen Gerichtshof eingeklagt werden kann!